Doamna președintă, Uniunea traversează criză după criză. A fost criza economică, apoi criza refugiaților, granițele ne sunt amenințate și avem amenințări teroriste și din interiorul Uniunii. Trebuie să ne apărăm de toate. Toate acestea pun presiune pe bugetul Uniunii.

Este nevoie de un nou instrument pentru a face față crizei refugiaților. Trebuie însă reformat sistemul de luare a deciziilor pentru alocarea acestor bani și haideți să nu mai repetăm greșeala cu cotele obligatorii.